tekið er fyrir eina dagskrármálið störf ríkisstjórnarinnar munnleg skýrsla hæstvirts forsætisráðherra á grundvelli annarrar málsgreinar áttugustu og sjöttu greinar þingskapa er samkomulag um að umræðan standi yfir í um þrjár klukkustundir og er umræðu tímanum skipt milli þingflokka eftir reglum þingskapa hefst nú umræða og til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra sigmundur davíð gunnlaugsson